Le côté positif de Cancún c'est que, maintenant, tout le monde doit alimenter la machine de la négociation internationale et, notamment, en renforçant ses objectifs nationaux ou régionaux.

La réussite de Cancún nous force à alimenter le processus de négociation internationale de manière beaucoup plus constructive.